Frau Präsidentin, Herr Kommissar!

Das müsste Ihre Regel sein, und nicht hier den Markt zu verteidigen! Denn im Flugverkehr haben wir keine Marktwirtschaft, da haben wir die übelste sozialistische Planwirtschaft, weil die Airlines jedes Jahr 30 Milliarden Euro vom Steuerzahler in Europa bekommen, weil sie keine Kerosinsteuer und auf internationalen Verbindungen keine Mehrwertsteuer zahlen. Dann bieten sie aber billige Preise an, ohne dass der Passagier das weiß.

Wir brauchen die Rahmenbedingungen, dafür sind sie da! Die Rahmenbedingungen müssen generell für alle Airlines gelten. Man kann nicht den Leuten das Geld aus der Tasche ziehen! Wenn die Airlines dann noch überlegen, dass man selbst für die Toilettenbenutzung Geld bezahlen muss, dann zeigt das doch, um welche üblen Tricks es sich hier handelt. Wenn die Kommission diese Praxis verteidigt, dann dürfen wir uns nicht wundern, dass die Bürgerinnen und Bürger in Europa von der Europäischen Union nichts mehr halten.

Setzen Sie sich ein für faire Regeln, die für alle gelten!